Drage poslanke in poslanci! Dober dan! Vsake puli, cilj vsake politike in vsake države mora seveda biti dobro gospodarstvo, ker le dobro delujoče gospodarstvo ustvarja pogoje, da se vsi potrebni državni proračuni ustrezno polnijo zaradi tega, da država lahko zagotavlja tudi vse, ustrezni socialni servis vsem, ki ga potrebujemo. Denar ne pada z neba. Denar je potrebno ustvariti in zato je ključno, da ima gospodarstvo primerne pogoje, kajti le na takšen način bo dovolj denarja za zdravstvo, za ostale socialne transferje, predvsem pa tudi za pokojnine, ki so, in za sistem, ki ga danes tudi obravnavamo. V proceduro smo vložili zakon, ki prinaša štiri rešitve. Tudi vse te štiri rešitve so plod naših obiskov na terenu in številnih izpostavljanj in problematiziranja s strani različnih državljanov. Zagotovo je pri sprejemu pokojninske reforme leta dva tisoč dvanajst bilo kaj spregledano. Hvala bogu pa zdaj te stvari na nek način, stvari, ki so bile spregledane, ki so se pojavile kot težave, tudi odpravljamo. In ena izmed stvari, ki jo prinašamo v tem zakonu, je zagotovo ta, da se odpravi krivica vsem prostovoljnim vplačevalcem po enaintridesetem decembru dva tisoč dvanajst. V preteklem mandatu je ta hiša že odpravila krivic, krivico za vse tiste, ki so to počeli do tega datuma, do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč dvanajst. Ta zakon zdaj odpravlja krivico še za vse ostale, ki so to počeli tudi po tem datumu. Prenaša še eno rešitev, to je, da odpravijo tudi krivico vsem delovnim invalidom, ki so povezani pri tem prostovoljnem vplačevanju. Prenaša pa še dve izjemno pomembni stvari. Glede najprej regresnega zahtevka, ki je povezan s prejšnjim zakonom, ki smo ga obravnavali, ampak enostavno vam se zdi morda to smešno, tudi Levici se zdi to nenavadno, ker imajo občutek, da denar lahko molzeš vedno in vsepovsod od vseh, ampak če z molzenjem pretiravaš, lahko tudi krava pogine. In številni podjetniki nas opozarjajo, da je poslovno okolje trenutno takšno, da v primeru neke nesreče, ki ima žal za posledico to, da se zaposleni invalidsko upokoji, da plačevanje te invalidske pokojnine pade v celoti na delodajalca. Sprašujejo se, ne, kdo v tej državi bo pripravljen prevzeti še naprej odgovornost, da mu to ves čas visi nad glavo, da v primeru neke poškodbe bo temu zaposlenemu celo življenje izplačeval invalidsko pokojnino. Ni problem, da so za napake obrtniki in podjetniki kaznovani, tudi zato zakon pušča določen znesek, ki ga morajo plačati, ampak z vidika tega, da bodo naši ljudje se sploh upali še biti v prihodnosti podjetniki in obrtniki in v tem okolju delati, je pa vzpostaviti neko predvidljivo okolje nujno, ker ga potrebujejo. In zdaj pridemo do dvojnega statusa upokojencev, ker se mi zdi zanimivo, kako nekatere leve stranke te stvari razlagajo, ne, da mi jemljemo zdaj dvajset odstotkov pokojnine upokojencem. Res je, ampak namesto teh dvajset odstotkov jih dobijo sto odstotkov. Zdi se mi zelo zanimivo, kako formulirajo zadeve. Se pravi, če nekomu daš, da dobiva pokojnino namesto dvajset odstotkov sto odstotkov, oni rečejo, da mu vzameš dvajset odstotkov, pri tem pa seveda pozabijo povedati, da pa dobijo sto odstotkov. O čem govorim? V Novi Sloveniji se nam zdi pomembno, da če je nekdo štirideset let delal in vplačeval v ta sistem in si pokojnino tudi zasluži, potem je prav, da to pokojnino dobi v celoti in ne dvajset odstotkov, tako kot je predvideno sedaj, kot je v sedanjih rešitvah, če dela še naprej. Pokojnino si je zaslužil in prav je, da jo v celoti dobi. Naša zakonska rešitev ne govori o tem, da zaposleni v javnem, v javnem sektorju, morda profesorji in še nekateri, predvsem tisti, ki se ne želijo upokojiti, da bi po izpolnitvi vseh pogojev dobivali pokojnino in še naprej delali in dobivali plačo. Ne, mi ne govorimo o teh. Mi govorimo izključno o tistih, ki delajo s svojimi lastnimi rokami, ki so si svoja podjetja ustvarili sami, o tako imenovanih espejevcih. To so tisti, ki so celo življenje delali, si zaslužili pokojnino, in zdaj, če pokojnino vzamejo, torej če še naprej delajo, dobijo zgolj dvajset odstotkov te pokojnine. Po naravi espeja je taka, da so na ta espe vezane neke zaposlitve. Lahko ima neki espejevec zaposlenih pet, deset ljudi. Kaj, če ta espe zapre, kam grejo te zaposlitve? Lahko jih tudi ni, lahko se tudi neka dobro utečena dejavnost zapre. Ali morajo te zadeve prenašati na svoje svojce, znance, prijatelje? Statistike so pokazale, statistike so pokazale, da potem, ko se je ta rešitev uveljavila, so bili seveda proračunski prihodki manjši, ker nihče ni želel vreči stran osemdeset procentov pokojnine, ampak je rajši vzel stoprocentno pokojnino, formalno prepisal dejavnost na nekoga drugega, vse ostalo pa delal naprej, kot je. Ampak s tem je država vsak mesec izgubljala prispevke in dajatve, ki bi jih ta človek plačeval, če bi bil v rednem delovnem razmerju. Torej, naša poanta je preprosta. Nekdo, ki je štirideset let delal, izpolnil pogoje za upokojitev, se lahko upokoji in dobi stoprocentno pokojnino, če želi delati naprej, to lahko dela, ampak ne more biti v nobenem boljšem položaju, more plačevati vse iste prispevke, kot vsi ostali na trgu. Zdi se nam pravična, poštena in za nek zahodni svet tudi normalna rešitev. In to so rešitve, ki jih predlagamo. Številni nam očitate vztrajnost. Vztrajni smo, to vsekakor priznavamo. Vztrajni smo zato, ker nas ljudje dan za dnem opozarjajo, da je to problem, da se jim zdi nesprejemljivo, da po štiridesetih letih ne morejo priti v celoti do svoje pokojnine. Da jim država preprečuje, da bi delali in še naprej vplačevali v pokojninsko in zdravstveno blagajno. To je problem. Zaradi tega problema, drži, je ta zadeva tudi na Ustavnem sodišču. Če ne bi bila problem, najverjetneje tam ne bi bila. In spet se vračamo, ne, na na tisto stvar, ne, kje je zdaj tukaj dialog med opozicijo in koalicijo. Kje je tista nova politika, ki ste jo zagovarjali in o kateri ste govorili? Kje? Mi smo seveda v dobri veri ta zakon vložili, poskušal odpreti nek dialog, neko razpravo s koalicijo in razen formalnega srečanja, kjer so koalicijski poslanci pokazali veliko nezainteresiranost za naše zakone, več od tega se ni zgodilo. To ni dialog, kot si ga mi predstavljamo. To ni način sodelovanja med opozicijo in koalicijo, kot si ga mi predstavljamo. Zagotovo bi bil primeren način, da bi se koalicija potrudila in skupaj z nami iskala najmanjši skupni imenovalec. V preteklem mandatu smo vsaj glede dveh rešitev od štirih, ki jih predlagamo, našli skupni imenovalec in je zakon že ugledal luč sveta v prvi obravnavi, žal so nas potem prehitele volitve, seveda, in pred tem odstop predsednika vlade. Nič bistvenega se ni od takrat spremenilo in preseneča me, ne, da pa se je pri nekaterih koalicijskih poslanskih skupinah ta odnos spremenil, in težko razumem, da pri vsem suportu, ki ga imajo s strani vladnih služb, da se niso pripravljeni usesti z eno opozicijsko stranko in se z njimi pogovarjati, kje bi lahko našli ustrezne rešitve za to, da zakon ugleda luč sveta. Če so za vas nesprejemljiva prva, druga varianta, okej, ampak zakaj ne bi pa odpravili krivice, ki se dogajajo prostovoljnim vplačevalcem in delovnim invalidom. Zakaj tega ne bi storili, ko pa lahko storimo? Težko je razumeti ta vaš pristop, ta vaš dialog, ko vam človek ponudi roko, jo zavrnete in najdete neverjetne pa precej nenavadne razloge. Morda nekdo, ki ne pozna postopkov v parlamentu, bi temu še nasedel. Tisti, ki pa postopke v parlamentu poznamo, pa vemo, da se očitno stara politika preko te koalicije vrača v to hišo na velika vrata, kar je žalostno in kar za prihodnost ni dobro. Seveda bolijo pa laži, ne, in tukaj Levica zagotovo prednjači, da na tej govornici vodja Poslanske skupine Levice reče, da je bivši poslanec NSi-ja govoril nekaj o tem, kako ne moreš vsega spoštovati, ker drugače ne moreš biti konkurenčen. Ma, vsakdo, ki ima pet minut časa, ki v zna vsaj v osnovi Google, lahko preveri, da bivših poslancev Nove Slovenije ni. Od leta dva tisoč enajst, ko smo se vrnili nazaj v parlament, smo bili prav vsi poslanci na vseh volitvah do zdaj s strani Nove Slovenije ponovno izvoljeni. Tako da, termin bivši poslanec Nove Slovenije ne obstaja, ampak Levica si mirno lahko te stvari privošči, za to govornico in nikomur nič. In takšnega partnerja ste si vi zbrali za svojega koalicijskega partnerja. Želim vam vso srečo.